Resolucijo o poročilu o napredku nekdanje jugoslovanske republike Makedonije sem podprl, ker po mojem mnenju dobro identificira stanje v državi, ki nikakor ni rožnato, in hkrati na ustrezen način spodbuja državo na pot hitrejših pristopnih pogajanj. Menim, da je spor z Grčijo o imenu države, ki je že vrsto let ena glavnih ovir za pristopanje v pristopnem procesu države v EU, enostavno rešiti čim prej in ne več vplivati na začetek pogajanj.

Tega pa si tako Evropski parlament kot preostale institucije EU zavoljo želje po stabilnosti v celotni regiji in približevanjem evropskim vrednotam na to območje ne morejo in ne smejo dovoliti. Menim, da mora makedonska politika, tako vlada kot opozicija, nemudoma pričeti z dialogom, ki bo državo rešila trenutne nestabilnosti.